um klukkan þrjú þrjátíu í dag fer fram umræða utan dagskrá um stöðu landbúnaðarins og matvælaframleiðslu málshefjandi er háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein og stendur í hálfa klukkustund